Señor presidente. Presidenta, hoy tenemos la oportunidad de iniciar una nueva era. Para Europa y para nuestro planeta. Solo once días después del inicio del mandato, la Comisión Europea, gracias al extraordinario trabajo de Frans Timmermans, nos presenta algo más que una propuesta. Lo que hoy se nos presenta es un nuevo modelo de crecimiento, que tiene como objetivo transformar la Unión Europea en una sociedad más justa y próspera, capaz de dar respuesta a los desafíos del cambio climático. El pasado mes de noviembre este Parlamento declaró la emergencia climática. Para los socialdemócratas no se trata de un eslogan vacío. Se trata de una advertencia que requiere medidas urgentes y excepcionales. El Pacto Verde señala el camino que Europa y el resto del mundo necesitan recorrer para su transformación. Supone un cambio de paradigma total para enterrar definitivamente los combustibles fósiles y alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050. Si queremos lograr estos objetivos a través de una transición justa, debemos apoyarnos en tres pilares. El primero necesitamos un pilar verde, que implemente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, valoramos positivamente que la propuesta haga realidad nuestra vieja aspiración de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Semestre Europeo. Y, además, me refiero también a este pilar verde porque incorpora la ley climática con objetivos claros y el compromiso último de alcanzar la neutralidad climática. El segundo pilar es el pilar rojo, la dimensión social del Pacto Verde. Dentro del Pacto Verde necesitamos una dimensión social real. Esto solo lo logramos con un pilar social fuerte que nos permita transformar nuestras economías y que garantice que nadie se quede atrás. Las clases desfavorecidas no pueden ser las más afectadas por el cambio climático. Y el tercer pilar, el pilar financiero. Este pilar determinará el éxito del Pacto Verde.

Para ello, necesitamos el marco financiero plurianual con, al menos, el 1,3 de la renta nacional bruta y necesitamos hablar de una fiscalidad justa, alineada con los objetivos de reducción del carbono. La Unión Europea no puede luchar contra el cambio climático sola. Nuestra política comercial supone una excelente oportunidad para promover nuestros estándares laborales, sociales y medioambientales. Hoy enviamos un mensaje claro para cumplir las expectativas de los millones de personas que están tomando las calles reivindicando la lucha contra el cambio climático. Esos millones de personas están preparadas para el cambio. Nosotros, los socialdemócratas, estamos preparados para el cambio. La pregunta es la siguiente, ¿están nuestros líderes y el resto de fuerzas políticas preparados para el cambio? La respuesta es obligada. Tenemos que estar.